Señora presidenta, señor comisario, las mafias comercian con personas, esencialmente mujeres y niñas que son engañadas, son torturadas, son obligadas a prostituirse en muchos casos. Hablamos de la esclavitud del siglo XXI, y sobre esta cuestión, sobre la trata de seres humanos, es indispensable que hagamos un mayor esfuerzo por parte de las instituciones. Es fundamental tener un instrumento legislativo. La Directiva sobre la trata es importante que se ponga en marcha, y también que la Comisión Europea haga un estudio de la aplicación y la transposición a las legislaciones de los distintos Estados miembros. Pero solo con una ley, solo con instrumentos legislativos no ponemos en marcha políticas que realmente avancen en esta situación. Necesitamos voluntad política, y el comisario todavía no nos ha dicho cuándo va a poner encima de la mesa la Estrategia europea de lucha contra la trata. Porque estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando de vidas de mujeres, de niños y de niñas, de seres vulnerables.